hæstvirtur forseti hljóð gefa ræðumanni hljóð ég beini hér fyrirspurn til hæstvirts utanríkisráðherra um færanlega sjúkrastöð í palestínu ástæða þess að þessi fyrirspurn er lögð fram er sú að fyrir ári síðan var hér á hinu háa alþingi samþykkt tillaga til þingsályktunar um kaup og rekstur á færanlegri sjúkrastöð í palestínu þessari þingsályktunartillögu var vísað til hæstvirtrar ríkisstjórnar til afgreiðslu og það er fljótlegt að greina frá því að frá hæstvirtri ríkisstjórn hefur ekkert komið það var ekkert sem kom fram á afgreiðslu fjárlaga það hefur ekkert komið fram sem bendir til þess að verið sé að vinna með þessa þingsályktunartillögu eða í undirbúningi sé að standa að færanlegri sjúkrastöð í palestínu því miður hæstvirtur forseti þá hefur ástandið á þessu svæði og í palestínu ekkert batnað frá því að þessi þingsályktunartillaga var lögð fram fyrir þremur þingum síðan og ástandið frekar versnað á mörgum svæðum það er alveg ljóst að eins og þrengt hefur verið að palestínumönnum og möguleikum þeirra á að sinna heilbrigðisþjónustu og sinna særðum og sjúkum að þá hefur ástandið versnað það hefur einnig komið fram og því tel ég að þessi þingsályktunartillaga hafi hér verið samþykkt að það er vilji hjá okkur íslendingum að standa þó ekki nema með veikum mætti að baki palestínumönnum í þeirra þrengingum og ein leiðin er að festa kaup á slíkri færanlegri sjúkrastöð sem hægt væri þá að nota við þær aðstæður sem eru í dag sem birst hefur frá íslandi er að taka á móti flóttamönnum frá palestínu og þá konum og börnum einstæðum konum og börnum en það er gott

en það er mjög erfitt að sinna sjúkum og særðum þar í landinu og því vil